Predsednik, hvala lepa. Mislim, da nas je predhodnik, predgovornik v nekaterih delih v naših razpravah popolnoma napačno razumel. To, da citira Friedmana in socialno-tržno gospodarstvo, to pač pristaja na etikete, ki nam jih ves čas lepi na glavo, na naše čelo Levica. Ampak to enostavno ni res, gospod poslanec. Če ste načitani, če berete detajle, potem si v roke vzemite naš program in boste lepo videli, da mi stavimo na socialno- tržno gospodarstvo, ker je tipično za vsakršno krščansko demokracijo od Nemčije navzdol. In če ste natančni, potem ne pristajati na manipulacije, kakršne počne Levica zato, da nas onemogoča, nam lepi na čelo, da smo neoliberalci, da zagovarjamo Friedmana in podobno, ne, ker v Sloveniji je neoliberalec psovka, ker se je znotraj tega zbralo vse, kar je v kapitalizmu narobe, in je to zelo priročna psovka. Zelo priročna. Naša poanta je pa bila pri ekonomskem programu vedno ta, ne, da je potrebno narediti konec dogovorni ekonomiji in resnično omogočati tržne principe in s tem tudi okrepiti socialno-tržno gospodarstvo. Seveda pa to nekatere zelo boli, ker ta dogovorna ekonomija je za marsikoga v tej državi super molzna krava, ne. Saj veste, tudi bančna luknja je nastala zaradi tega, ker so se fantje in dekleta na vampih dogovarjali, kako si bodo kredite razdelil in kaj bojo stvari počeli, mi vsi skupaj pa zaradi tega, zaradi te dogovorne ekonomije potem velike milijarde in milijone vračamo nazaj. Še ena stvar, kjer nas popolnoma normalno, nenormalno ali pa netočno razumete. Verjamem, da je to zaradi tega, ker je to vaš prvi mandat in začetek. Ko gre za splošno obravnavo, ko gre za prvo obravnavo, se o načelih pogovarjamo. Jaz vas razumem, da imate vi lahko s kakšno tehnično rešitvijo problem, ampak vi ste obljubljali na volitvah drugačno politiko, konec delitev, skupaj bomo sodelovali. Kje je zdaj to skupaj? Kje je zdaj drugačna politika? Če bi resnično bila drugačna politika, bi ta zakon v prvi obravnavi spustili naprej in ga po vaših željah popravili. Glejte, mi nimamo v tem parlamentu večine. Vi imate mnogo večjo večino, kot jo imamo mi. In vsak člen posebej v tem zakonu bi lahko natančno tako popravili, kot si ga želite, natančno tako. In to bi bil konstruktiven, pravilen pristop, ampak se vračate nazaj na pota stare politike. In še ena zimzelena tema. Od predsednika vlade, od vas naprej, očitno ste se vsi odločili ponavljati to tezo, imeli ste priložnost, pa niste vstopili v vlado. Ampak jaz vedno lahko povem ... Hvala lepa, podpredsednica. Bom zaključil svojo misel. Torej da smo imeli svojo priložnost, mi bi to priložnost seveda izkoristili, vendar pod enim pogojem, to je, da bi vi jasno in odločno rekli ne Levici, pa niste.